Madame la Présidente, j'ai effectivement parlé comme rapporteur de la commission de l'industrie. J'aimerais quand même bien intervenir sur certaines choses qui sont dites dans ce débat. Vous avez le droit de ne pas me donner la parole, c'est votre droit le plus strict, mais vous venez d'inventer une règle qui n'existe pas, c'est à dire que lorsqu'on a déjà parlé, on ne peut plus utiliser le carton bleu.